Señor Presidente, señor Ministro, Señorías, la verdad es que, como decía el representante de la Presidencia en ejercicio del Consejo, si miramos brevemente al retrovisor, la secuencia de acontecimientos en estos últimos tres años ha sido impresionante caída del Presidente Mubarak, preparación de una nueva Constitución, aprobación en referéndum, elección de un nuevo presidente, elecciones legislativas, caída del Presidente Morsi, una nueva Constitución aprobada en referéndum y, en el horizonte, elecciones presidenciales y legislativas. Todo ello, en medio, señor Presidente, de una ruptura de los consensos básicos, con un alto grado de polarización en el país, con una profunda inestabilidad y violencia y también, como decía el representante de la Presidencia en ejercicio del Consejo, con una degradación importante de las condiciones económicas y sociales del país. Señor Presidente, Egipto es un socio positivo y activo de la Unión Europea. Es un gran país, cuya estabilidad es fundamental para la situación en la región y en todo Oriente Próximo, y la Unión Europea tiene que hacer una apuesta decidida y firme en favor de la estabilidad, apoyando un proceso de transición democrática inclusivo, apoyando el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, apoyando la introducción de mayores cotas de seguridad en el país —y seguimos con gran preocupación los acontecimientos que se están produciendo en la península del Sinaí causados por islamistas radicales— y también, señor Presidente, apostando clara y decididamente en favor de la prosperidad.